În opinia mea, Actul privind piața unică trebuie să fie sinonim cu un pachet de măsuri coerent și echilibrat, în concordanță cu Raportul Grech și cu Raportul Monti, prin care să se pună fundamentele unei Europe creatoare de valoare adăugată, atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi.